Ja, imam repliko na izvajanje gospoda Pogačarja, Pogačnika. Vedno znova poslušam, da Alenka Bratušek ni naredila v tej državi nič. V tistem letu in nekaj mesecev, ko je bila predsednica, je rešila Slovenijo trojke in rešila posredno tudi upokojence, da so dobivali svoje pokojnine. Se pa sprašujem, kaj je naredil gospod Janez Janša, ki je bil v prvi slovenski vladi minister, ko je ta, taista vlada vse družbeno premoženje namenila kraji, ki se je zgodila v, v naslednjih letih.